Ar fi fost de dorit să fi avut un mecanism care să supravegheze respectarea criteriilor de la Copenhaga în vara lui 2012, când alianța socialistă a dat lovitura de stat în România. Este necesar acest mecanism, în special, în țările în care puterea politică încalcă statul de drept din cauza unor interese meschine, de cele mai multe ori oculte și imorale. Ceea ce s a întâmplat în România ne demonstrează faptul că democrația nu este un concept ireversibil. Desigur, riscul unor derapaje este asociat în special statelor membre noi, însă trebuie să fim onești că nici statele membre vechi nu sunt la adăpost, iar acest lucru este demonstrat de raportul general anticorupție. Sper că mesajul pe care îl trimite Parlamentul European în această seară să fie receptat de majoritatea socialistă de la București. Ei trebuie să înțeleagă că parcursul european depinde de respectarea statului de drept. Încălcarea criteriilor de la Copenhaga, în mod repetat, ar putea să ducă la sancțiuni la adresa României, în special în ceea ce privește fondurile europene. Premierul Victor Ponta și ai săi, părăsiți aseară și de liberalii care le mai spălau imaginea în lume, trebuie să bage bine la cap că Uniunea nu va ezita să ne sancționeze, dacă ei vor continua să încalce Constituția, să i apere pe corupți și să paraziteze instituțiile statului.